Señora presidenta, alto representante Borrell, la Resolución que hoy vota el Parlamento Europeo sobre la Ley rusa de agentes extranjeros condensa dos prioridades. La primera, la libertad de expresión y el acceso a la libre información Daphne Caruana, el Premio Sájarov. Pero la segunda, Rusia y su injerencia en el ciberespacio, en Rusia y también en Europa. Rusia, nuestra frontera, nuestro vecino gigante. La Unión Europea se precia de ser un espacio de paz. También se presiona al Consejo de Europa hasta el ingreso de Rusia, a partir del cual ha habido acciones bélicas de Rusia contra Ucrania, de Rusia contra Georgia y entre Armenia y Azerbaiyán por las fronteras heredadas de la extinta Unión Soviética. Tenemos razones para estar preocupados por las injerencias de Rusia en el ciberespacio y, por tanto, esta Resolución hace lo correcto, mandando un mensaje rotundo de exigencia de respeto a los blogueros, a los periodistas y a todos los que sirven a un libre proceso de formación de la opinión pública en un país el que todo está controlado por el régimen de Putin.